frú forseti tiltrú almennings á samfélagið er í lágmarki stór hluti þjóðarinnar vantreystir stjórnmálamönnum og valdastofnunum vantraust og öryggisleysi ríkir ekki einungis á sviði efnahags og atvinnumála í andlegum efnum er sjálf þjóðkirkjan sem um aldir hefur verið ein af grundvallarstofnunum íslensks samfélags stórlega löskuð og flestir gera sér ljóst að meira að segja efnishyggjan og mammonsdýrkunin hafa einnig brugðist okkur hér ríkir ótti og öryggisleysi og það er kjörinn jarðvegur fyrir umsáturshugarfar hræðslu við önnur lönd einangrunarstefnu og tollamúra þessi útlendingahystería er fráleit því sú aðalógn sem hefur steðjað að íslensku samfélagi hefur komið að innan það voru íslendingar sem settu sitt eigið land á hausinn ekki erlendir flugumenn uppbyggingu eftir hrun miðar hægt verkefnið er stórt og mörg ljón í veginum ekki síst sorglega útbreidd afneitun á augljósum orsökum hinna efnahagslegu þrenginga sem óprúttnir aðilar í nafni siðlausrar hugmyndafræði kölluðu í yfir þjóðina bankar og slitastjórnir mynda ríki í ríkinu án umboðs frá þjóðinni það er hörmulegt að horfa upp á skilningsleysi stjórnvalda á þeim algera forsendubresti sem varð á lánamarkaði og dómstólar hafa staðfest bæði í sambandi við gengistryggð lán og sömuleiðis varðandi verðtryggð

það er skrýtið að sú stjórn sem kennir sig við almenna jafnaðarmennsku skuli þverskallast við að skilja að sértækar lausnir til að hengja í hengingaról skuldara eru beint framhald af þeim ójöfnuði sem fjármálastofnanir hafa beitt fólk í þessu landi með skelfilegum afleiðingum ég skora á hæstvirta ríkisstjórn að færa höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána einstaklinga aftur til verðlags janúarmánaðar tvö þúsund og átta þó með hætti að hámarksniðurfelling verði um fimmtán milljónir sem betur fer hafa verið stigin skref í jafnréttismálum í þjóðfélaginu reynt hefur verið að jafna hlut fólks þannig að það þurfi ekki að gjalda fyrir kynferði sitt trúarskoðanir litarhátt eða kynhneigð en aðalverkefnið situr á hakanum og það er að auka hinn raunverulega jöfnuð í þjóðfélaginu í okkar samfélagi eru hinir ríku jafnari en aðrir af hverju skyldi fíknin í að græða peninga vera meira metin en gáfur menntun góðmennska eða hæfileiki til að kenna hjúkra eða gleðja hamingja í þjóðfélagi byggist ekki aðeins á vergri þjóðarframleiðslu heldur á því að gæðum landsins sé réttlátlega skipt eitt af hverjum tíu börnum á íslandi tilheyrir fjölskyldu sem lifir undir fátæktarmörkum hver vill hafa þetta svona er ekki nóg komið af ójöfnuði í þessu landi